Astfel, va trebui îmbunătățită participarea politică și consolidată lupta împotriva violenței conjugale. Criza economică a avut un impact negativ asupra drepturilor omului, iar cele mai expuse au fost cu siguranță femeile. Un caz special îl reprezintă femeile de etnie romă, care sunt victimele unei duble discriminări, de sex și etnie. Mai grav este că se observă o tendință de încetinire a incluziunii sociale a romilor în majoritatea statelor candidate din Balcani. Cauza o reprezintă lipsa campaniilor de informare cu privire la drepturile pe care romii le au, dar și implementarea necorespunzătoare a legislației. De asemenea, fondurile de preaderare nu sunt folosite la întregul potențial.